Porque la propaganda como forma de hacer política no se extinguió con los totalitarismos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, sino que continúa amenazando los valores fundacionales de la Unión Europea, en un híbrido de ciberterrorismo, fake news intoxicación y chantaje. Y es cierto que la amenaza no proviene solamente de Rusia ni afecta solamente a los países de su directa vecindad, pero también que los estudios y los informes del Congreso de los Estados Unidos y de la comisión de investigación puesta en marcha en el Reino Unido y de las agencias de inteligencia europeas señalan a miles de cuentas automatizadas, radicadas en Rusia, que atacan los valores fundacionales de las sociedades democráticas, como se puso de manifiesto recientemente en Cataluña, para sembrar caos y confusión, favoreciendo la causa de la secesión. Es imprescindible que la Unión Europea haga honor a la declaración de Praga de la comisaría Mogherini e invierta y se equipe para hacer frente a esta amenaza, que es absolutamente real.